Monsieur le Président, Monsieur le commissaire, je ne vais pas revenir sur le cynisme avec lequel le groupe ArcelorMittal a annoncé la fermeture de certains de ses outils en Europe, et en particulier en Belgique, à Liège, provoquant à terme des centaines de licenciements directs et mettant en péril plusieurs milliers d'emplois indirects.

Mais je pense aussi aux sévères restructurations annoncées par le groupe sidérurgique en France, en Allemagne et au Luxembourg. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes les mauvaises perspectives d'évolution du marché de l'acier en Europe, la forte concurrence avec les importations de Chine, de Corée, de Russie et du Brésil, la réduction du marché automobile et, enfin, l'écart de compétitivité, par exemple du site liégeois par rapport aux meilleures usines d'Europe du Nord.

Il a déboursé zéro euro à titre d'impôts, soit un taux d'imposition de

La gestion du groupe s'avère principalement financière, avec une politique de stop and go pratiquée sur plusieurs sites. Et la fermeture de sites n'est rien d'autre, dans l'esprit de ces dirigeants, qu'une variable d'ajustement économique, où les enjeux humains sont de peu d'importance.

Vous avez parlé, Monsieur le commissaire, des règles. Ne serait il pas temps que la Commission élabore un code de responsabilité sociale contraignant pour les entreprises multinationales? Cela fait six ans déjà que notre Parlement a adopté un rapport relatif aux délocalisations, au code de conduite des entreprises, au remboursement des subventions, à la consultation obligatoire entre entreprises, syndicats et autorité publique. Depuis lors, force est de constater que peu de chemin concret a été parcouru sur ces différentes propositions.

S'il faut soutenir la compétitivité des entreprises et rendre l'Europe attractive en termes d'investissement économique, il faut aussi adopter un cadre législatif européen fort pour faire face aux délocalisations et aux restructurations et assurer une pleine prise en considération d'un autre capital le capital humain.